Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten sind weltweit der größte Geber humanitärer Hilfe.

ECHO spielt dabei nur eine koordinierende Rolle, und die Implementierung vor Ort wird grundsätzlich von Partnern übernommen, d.

NGOs, teilweise auch UN Agenturen, aber auch internationale Organisationen übernehmen diese Implementierung.

Das war auch der Ausgangspunkt für meinen Initiativbericht.

Das ist derzeit nicht der Fall.

Was die Transparenz und die Rechenschaft betrifft, sind hier bis dato keine Fortschritte erzielt worden.

Der Bericht ist mit großer Mehrheit im Ausschuss angenommen worden, und ich wäre natürlich sehr froh, wenn es auch hier für diesen Bericht im Plenum heute eine Mehrheit gibt.